Señora presidenta, señor vicepresidente Timmermans, no hay duda, la lucha contra el calentamiento global no puede esperar, pero tampoco puede acabar defraudando. Desde esta perspectiva, hay que dar toda la importancia que tiene una estrategia industrial europea que sea capaz de desarrollar tecnologías que incidan de manera decisiva en la reducción de las emisiones a la vez que gana competitividad global.

Y ahí está el Programa Marco de Investigación e Innovación.